Domnule președinte, în dictatura din Azerbaidjan, jurnaliștii își riscă viața și libertatea pentru a scrie și vorbi liber. Jurnalistul azer Mehman Huseynov a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru defăimare, în martie 2017, după ce a publicat fotografii cu imobile de lux ale unor oficiali.

În decembrie 2018, poliția azeră l a acuzat de alte fapte nu știm dacă reale sau inventate și au început investigații împotriva lui Mehman, fiind transferat acum în arestul poliției, unde se află și astăzi, în continuare în greva foamei. De aceea îi solicit Înaltei Reprezentante pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, să reacționeze dur, așa cum a făcut o și la prima arestare. Libertatea și viața nu sunt negociabile și cer eliberarea de îndată a lui Mehman.